Procesul de îmbătrânire la nivel european va determina o creștere semnificativă a lipsei de forță de muncă în deceniile următoare. Acest deficit de personal, mai mult sau mai puțin calificat, poate fi asigurat și prin integrarea, pe piața muncii din țările de reședință, a migranților, un segment important fiind reprezentat de femei. Ele pot juca un rol foarte important, pentru că femeile migrante nu oferă doar un mare potențial pentru piața forței de muncă, ci ele dețin, de cele mai multe ori, un rol important în educarea copiilor și transmiterea standardelor și valorilor. Consider că statele membre și Comisia trebuie să dezvolte programe de educație și de comunicare, pentru a informa femeile migrante cu privire la drepturile și responsabilitățile lor și să ia măsuri pentru a consolida în mod semnificativ poziția juridică și socială a acestora, pentru a preveni orice discriminare și pentru a utiliza contribuția lor potențială la dezvoltarea economică și socială.